Nie udało się Parlamentowi osiągnąć porozumienia z Radą i uchwalić nowych, lepszych przepisów, które poprawiłyby sytuację pracowników, między innymi poprzez ograniczenie maksymalnego, dopuszczalnego za zgodą pracownika, tygodniowego wymiaru czasu pracy z 78 do 65 godzin. Ale z przykrością muszę stwierdzić, inaczej niż moi poprzednicy, zwłaszcza z lewej strony sali, że znacząca część odpowiedzialności za taki finał spada na naszą Izbę, która przyjęła nierealistyczną strategię negocjacji. W wielu krajach Europy znane jest powiedzenie, które mówi lepsze często jest wrogiem dobrego.

Przypominam, że podczas pierwszego spotkania pojednawczego wnioskowałem o bardziej kompromisowe podejście i uznanie, że skoro w większości krajów unijnych od lat stosuje się przecież za zgodą pracowników elastyczne zasady reguły czasu pracy, to oczekiwanie radykalnych zmian pozbawione jest uzasadnienia i może skutkować zablokowaniem negocjacji.